Ima kar goste obrvi, urejene lase na prečko v levo, modre velike oči, povprečno raven nos, čobe in rahlo poraščeno brado, jezen pogled z gostimi obrvmi in, velikimi očmi, goste dolge lase z majhnimi ušesi in ozko brado. velike, velike oči in nos, ter ozka, majhna ušesa, široko brado s kratkimi rjavimi lasmi. Daljše rjave lase na prečko, rjave velike oči, jezen pogled, majhna usta, rahlo poraščeno brado in, štrleča ušesa. Daljše urejene lase z velikimi ušesi. širok nasmeh z malo rumenimi zobmi, velik nos in, malo urejeno brado. modre oči, resen pogled z ravnimi, z ravnimi, ravnim nasmehom. velika, srednje velika ušesa in urejena pričeska. Lepo urejene obrvi z velikim nosom in polnimi čobami. Čop, lase, z lasmi, urejenimi v čop in, lepo urejenimi trepalnicami. Črne rase s precej velikimi čobami, polnimi ustnicami, širokim nosom, črnimi, temnimi, zelo črnimi očmi in, dolgimi lasmi, spleteni v kito. resen pogled z velikim nosom, s košato brado in, velikimi, štrlečimi ušesi z rahlo povišano, čelo, ravne polne ustnice. Urejena frizura na tako imenovano irokezo z dolgimi lasmi ob strani, zelo tanke, urejene obrvi in, ozek pogled z modre oči z ozkim pogledom, raven, nos in pa, našopirjene ustnice. zelo črne oči z velikim nosom in našminkanem, rdeče, zelo našminkanimi ustnicami, črnimi lasmi in, tankimi, urejenimi obrvmi. Velik nasmeh z, z zelo belimi zobmi, z ravnim, lepim nosom, rjavimi očmi in majhnimi ušesi. Črni lasje, urejeni na frufru, velike modre oči, potemnjene ob straneh, raven velik nos in pa širok nasmešek. Dolgi lasje, dolgi lasje z z z urejeno brado, plave oči, raven, srednje velik nos in pa majhno, majhna usta. Frizura z, s prečko na sredini, zelo tanke, skoraj nevidne obrvi, raven, zelo špičast nos, s široko brado in, pričesko, urejeno na vodno čelado. temna polt z zelo polizanimi dolgimi lasmi, košatimi, lepo urejenimi obrvmi, rosnatimi, črnimi očmi s tankimi trepalnicami, majhen nos in, polna, polna polne čobe z majhnimi, lepo prilegajočimi se, ušesi. Oblika glave je zelo široka, dolgi košati rjavi lasje z močnimi, zelo košatimi obrvmi, ozek pogled in pa širok nos ter širok nasmešek, z belimi zobmi. Urejena pričeska, v čop, rjavi dolgi lasje, majhna ušesa z uhani, ter obrvi, zelo lepo urejene obrvi, majhen, vendar majhen, tanek, špičast nos, velik bel nasmešek in pa z rahlimi smejalnimi gubicami. dolgi lasje, pač pritrjeni s trakom, zelo visoko pomaknjeno čelo, tanke obrvi, resen pogled s temno rjavimi očmi, zelo širok in velik nos, polne čobe, polna usta in pa širok, širok obraz. blontni, lasje z narastkom, ter majhna ušesa z diamantnimi, uhanom, tanke, urejene obrvi z ter lepo urejene trepalnice, modre oči, majhen nos, bele, mislim, rdeče, našminkane ustnice, ki poudarijo bele zobe in nasmešek, ter, tanek vrat. Kratki, lasje rjave barve s, štrlečimi ušesi, povprečno košate obrvi, srednje velik nos ter majhna usta in ozek, ozka brada oziroma ozek obraz. dolgi, dolgi lasje z wet lookom, torej, z, ter močne obrvi z ozkim pogledom ter, velik, precej velik nos z z golobrada, gola brada torej, še golobradi mladenič. Smešen pogled z, z z zelo belimi zobmi, urejenimi brki, srednje velikim nosom, zelo zelo velik, širok pogled z rjavimi očmi ter urejenimi obrvmi ter, že rahlo seri lasje s prilegajočimi se ušesi. Urejena pričeska na irokezo z z, ozkim pogledom z rjavimi očmi, srednje velik nos in, širok nasmešek ter te smejalne gube. Zelo velik, širok pogled z nabreklimi očmi rjave barve, srednje velik nos z velikimi nosnicami, tanke, ne ne bolj, ne precej rdeče ustnice z, z daljšimi lasmi, torej daljše srednje dolgimi lasmi, urejenimi na prečko, torej Bieber style, s poraslo brado samo na spodnjem delu. Dolgi rjavi lasje, lasje s štrlečimi ušesi, tanke, zelo, zelo, slabo poraščene obrvi z, in, črne, temne oči z velikim nosom in širokim nasmehom ter, ozko brado. zelo vpadljiv velik nos z, in, veliko nasmešek z rahlo rumenimi zobmi, srednje dolga frizura, mokra frizura in visoko urejene obrvi, torej visoko popipane obrvi. Urejena frizura na stran, z velikim nosom in, temnimi očmi ter širok nasmešek z belimi zobmi in, na splošno širok obraz. Urejene obrvi z ter pobarvane oči z maskaro ter trepalnice z, rjave oči s srednje velikim nosom ter, lepim nasmeškom in širokim obrazom ter dolgimi, lepo urejenimi lasmi, spletenih v čop. Dolgi, neurejeni kravžljasti lasje z z zelo močnimi obrvmi ter modrimi očmi, majhen špičast nos ter povprečne, povprečno velike ustnice z belimi, z belim, zelo velikim belim nasmehom. Starejši možakar že z veliko gubami na čelu in ob očeh, z, z belo brado, urejeno belo brado in, velikim nosom ter ozkim pogledom. Črn, mislim, pripadnik, temnopolti, temnopolti moški z zelo košato brado in urejenimi brki, širokim nosom, ter frizuro afro in, zelo visokim čelom in gubicami na čelu. Plešast možakar, plešast torej, plešast in frizura pobrita glava, z očali in štrlečimi ušesi, velik nos ter dolga košata brada z urejenimi brki. zelo košate obrvi z velikimi rjavimi očmi, širok nos, neurejena, precej dolga brada in pa nevidna frizura zaradi rute. Urejene obrvi pogled jezen, oči modre barve, srednje srednje velik nos in pa urejena, zelo košata brada in brki. Zelo visoko pomaknjene obrvi ter, razširjen pogled, oči modre barve, z neurejeno brado ter, velikimi, velikimi ustnicami in neurejenimi zobmi. Dolgi temni lasje, s tankimi obrvmi, črne oči in, velik nos, širok nasmeh s svetlimi ustnicami in, belimi zobmi ter, široka glava. Starejša gospa z, gubicami na čelu, očeh in ustih, zelo slabo vidne obrvi, črne oči ter precej velik nos, povprečna, pač precej rdeče ustnice z nastreljanimi zobmi, torej redkimi zobmi, sera, sero črna, črno siva frizura, kratka z zelo štrlečimi ušesi, velikimi ušesi. gube na čelu in ob, okrog oči, zvit, zanimivo zvit nos, brki ob samo ob straneh ust in na na spodnjem delu brade ter, tanka zgornja ter zelo široka spodnja ustnica. Zelo vpadljivo svetlo modre oči s košatimi obrvmi, kratko frizuro in urjeno brado ter, velik, raven nos. širok pogled s košatimi obrvmi ter urejenimi dolgimi rjavimi lasmi v čop, pegice okrog nosu, tanek, raven, dolg nos in pa široka usta.